Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, regrets, tristesse et déception dominent encore si l'on songe à la rupture choisie par une majorité de Britanniques. Mais notre responsabilité désormais, c'est celle de la négociation sur la base d'une stratégie constructive mais aussi pugnace et déterminée dans l'intérêt des citoyens européens, dans l'idée aussi que cette rupture, loin d'affaiblir l'Union, lui offre une renaissance.

Malgré ces dénégations, sa lettre de rupture démontre au contraire que tout sera tenté pour y accéder, y compris par la fenêtre, si c'est impossible par la porte. Quel que soit le nom que donne Mme May à cet accord, nous n'accepterons aucun accord de libre échange qui remettrait en cause nos normes sociales ou environnementales ou qui nous servirait des tribunaux d'arbitrage au dessert. Nous devons nous montrer inflexibles et balayer les menaces des conservateurs sur le dumping fiscal ou la sécurité.